Gospođo predsjednice, namjerno uništavanje ključnih povijesnih znamenitosti od strane ISIS a i uništavanje kulturne baštine predstavlja ratni zločin.

ISIS promiče kulturu smrti i zatire kršćane i sve što je kršćansko, uključujući i spomenike, mauzoleje, grobnice, knjige, drvene rukopise.

To je gubitak za civilizaciju cijelog svijeta. Malo prije smo razgovarali o progonu i ubijanju kršćana nad kojima se provodi genocid. Sada razgovaramo o uništavanju kulturnih dobara koja su kršćani stvarali stoljećima. Predlažu se mjere kojima je cilj zaustaviti preprodaju te kulturne baštine.